Odnosząc się do komunikatu Komisji i sprawozdania posła Daviesa na temat przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do roku 2050, chcę podkreślić dwa aspekty. Po pierwsze, konieczne jest dokładne rozpoznanie kosztów podnoszenia celów redukcyjnych. Po drugie, propozycja zmniejszenia liczby uprawnień wprowadza niepewność u przedsiębiorców.

2020. Czy takie działanie można nazwać pewnością regulacyjną i jasnym obrazem europejskiej strategii niskoemisyjnej? Nie wszystkie ustalenia wspólnotowe z 2008 r.